Já si ale myslím, že ona skutečně mluvila o tom, že tyto aktivity Turecka rozhodně nepodporuje, ale mluvila i obecně o situaci v Turecku. Chci se vás zeptat, jestli tedy souhlasíte s tím, že situace v Turecku je krajně znepokojivá, vlastně jak o ní hovořila právě paní kolegyně Šojdrová?